Très bon travail, Monsieur Viotti, votre texte initial était d'excellente facture et vous avez eu l'intelligence d'incorporer le meilleur des amendements des groupes politiques, dont le mien, ce qui fait qu'il est meilleur encore. Vous connaissez, je le sais bien, les priorités de mon groupe, mais je veux les rappeler. Premièrement, nous voulons, comme vous, plus de croissance pour plus d'emplois, ce qui veut dire concrètement stimuler l'investissement, notamment le programme 2020, stimuler et soutenir les PME, en particulier à travers le programme COSME, soutenir énergiquement on n'en a pas assez parlé la numérisation de l'industrie européenne, qui sera un facteur de son avenir. Deuxièmement, nous voulons que le budget serve à réveiller, vous l'avez dit aussi, Monsieur Viotti, et à attiser le rêve européen dans la jeunesse de nos pays. C'est pourquoi nous avons proposé et nous soutenons le renforcement des crédits pour Erasmus et nous demandons un véritable élan pour un Erasmus Pro si cher au cœur du président de notre Commission, qui soit dédié à la mobilité des jeunes apprentis.

Il faut plus de moyens pour le contrôle des frontières, plus de moyens pour la mise en place d'une vraie solidarité dans l'accueil des réfugiés et plus de moyens pour une politique de retour efficace et juste. Mais aussi et surtout plus de moyens, parce que l'avenir de l'Europe est inséparable de l'avenir de l'Afrique et que l'Afrique a besoin, vous l'avez dit, d'un véritable plan Marshall pour offrir un véritable avenir aux 2,5 milliards d'habitants que l'Afrique comptera d'ici 20 ou 30 ans.

Je me bats pour la création d'un mécanisme financier dans le budget de l'Union en vue d'aider les victimes des attentats terroristes, et je remercie M.